Doamnă președinte, susțin necesitatea adoptării unui pachet legislativ privind protecția datelor cu caracter personal, care să asigure o mai mare flexibilitate și reducerea birocrației pentru IMM uri și un set de reguli comune pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Susțin necesitatea acordării consimțământului explicit, informat și specific scopului prelucrării de către persoana vizată, printr o acțiune clară și pozitivă a persoanei vizate. Consider important ca notificarea autorității competente de supraveghere privind încălcarea securității datelor cu caracter personal să aibă loc pentru fiecare caz de încălcare a securității datelor cu caracter personal. Am susținut ca aceste notificări să fie efectuate în termen de maxim 72 de ore de la momentul la care operatorul devine conștient de încălcarea securității datelor cu caracter personal.